klukkan tíu í morgun var mér sem forseta alþingis að viðstöddum varaforsetum og formönnum þingflokka afhent skýrsla nefnda sem skipaðar voru samkvæmt lögum númer hundrað fjörutíu og tvö tvö þúsund og átta um rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna tvö þúsund og átta og tengdra atburða skýrslan hefur verið afhent öllum alþingismönnum hún var frá sama tíma aðgengileg almenningi um land allt á netinu og er komin í bókaverslanir nefndirnar héldu í morgun blaðamannafund þar sem efni skýrslunnar var kynnt ég á von á því að fjölmiðlar munu í dag og fram á kvöld kynna efni skýrslunnar bæði meginþætti hennar og einstök atriði almenn umræða á alþingi um skýrsluna hefst á morgun þriðjudag klukkan þrettán þrjátíu þegar á morgun hefst umfjöllun um skýrsluna í þeirri nefnd sem alþingi hefur með sérstökum lögum falið að fara yfir skýrsluna og móta viðbrögð alþingis við efni hennar þar verður um tímamótastarf að ræða aldri áður hefur eftirlitshlutverk alþingis verið jafn fyrirferðarmikð það skiptir miklu máli að vel takist til eftirlitshlutverk alþingis er eitt af meginviðfangsefnum þess eins og flestra þjóðþinga þann þátt í störfum alþingis þarf að efla og koma skipulega fyrir í daglegum verkefnum þess tillögur í þeim efnum liggja á borði forsætisnefndar og eru í fullri vinnslu áður en tekið er fyrir eina dagskrármálið skil á skýrslu rannsóknarnefndar alþingis vil ég fyrir hönd alþingis færa þeim sem rannsóknarnefndirnar skipuðu svo og starfsfólki þeirra hinar bestu þakkir fyrir gríðarlega mikið og erfitt starf undanfarna sextán mánuði framlag þeirra til uppbyggingar þjóðfélagsins eftir hin miklu áföll í október tvö þúsund og átta er mikilvægt og ein af forsendum þess að halda megi á vit nýrra tíma með von í brjósti hefst nú umræðan og til máls tekur hæstvirtur forsætisráðherra jóhanna sigurðardóttir